Bardzo bym chciał, żeby ta dzisiejsza debata stała się przełomem i żeby nigdy już nie doszło do takich sytuacji, jak na przykład odrzucenie przez ten parlament wniosku o debatę, która miała upamiętnić siedemdziesięciolecie zdrady jałtańskiej i skazania połowy narodów Europy na życie pod dominacją sowiecką. Wtedy tych naszych 40 izby, która za tym głosowała, żeby o tym rozmawiać, nie uratowały żadne prawa mniejszości.

I dzisiaj nacjonalistyczny populista jest tym leninowskim kułakiem, krwiopijcą, którym się straszy ludzi. Naprawdę opamiętajcie się, dlatego że słyszeliście, ilu jeszcze ludzi usprawiedliwia zło komunizmu.